Señora presidenta, sabemos que el próximo 31 de enero se producirá la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por supuesto, respetamos la decisión democrática del pueblo británico, pero en España creemos que sigue habiendo incógnitas que debemos abordar.

Sus políticas neoliberales han convertido al Campo de Gibraltar en una de las zonas más empobrecidas de Europa. Se trata de un problema estructural, que genera un paro del 27 que, en el caso de los más jóvenes, alcanza el 70 Y aunque el artículo 24 del acuerdo de salida supone algún avance respecto a la situación, no resuelve ni concreta ninguna medida que garantice que las personas trabajadoras desplazadas no pierdan derechos como las prestaciones por desempleo o incluso las pensiones. Con este acuerdo ya han garantizado los beneficios de las élites económicas. Ahora nosotras reclamamos su firme compromiso para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras no se quedan atrás.